Frau Lauristin, Sie sind aus derselben parlamentarischen Gruppe und normalerweise nehme ich keine blaue Karte von derselben parlamentarischen Gruppe an die eigene Fraktion.